Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, conosciamo tutti l'importanza cruciale del partenariato ACP UE, i grandi passi avanti nella lotta alla povertà che sono stati fatti e le grandi ed enormi sfide che però abbiamo ancora davanti. In quest'ottica stiamo riflettendo sulle innumerevoli varianti che possono riguardare il nuovo partenariato, tutti aspetti rilevanti, però non dobbiamo dimenticare quello che secondo me è l'aspetto più cruciale, ossia il finanziamento. La budgetarizzazione del Fondo europeo per lo sviluppo va accolta con favore, ma a patto che ne resti preservata la sua destinazione.

Traspare infatti che la destinazione vincolante di fondi allo sviluppo sarà sacrificata sull'altare della flessibilità e che la lotta alla povertà cederà il passo nella gerarchia delle priorità alla difesa degli interessi dell'Unione europea. Possiamo disegnare il partenariato ACP UE migliore tra quelli possibili, ma se non ci assicureremo che i fondi destinati al suo finanziamento non vengano sviati, avremo perso la più importante partita in materia di sviluppo e le conseguenze purtroppo si faranno sentire ancora per decenni.